Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, ce texte me préoccupe à plusieurs titres premièrement, l'élargissement continu des pouvoirs de coercition de la Commission européenne au détriment des États membres.

deuxièmement, le nouvel indicateur de restrictivité, véritable outil dématérialisé et technocratique qui constituera à l'avenir soyez en convaincus un argument essentiel en faveur de l'imposition de sanctions par la Commission, en dépit de toutes les promesses que l'on peut vous faire aujourd'hui

quatrièmement, le caractère systématiquement présenté comme délictuel de toute idée de préférence nationale, même à l'égard de ces professions réglementées, qui sont pourtant qualifiées, par le rapporteur lui même, de stratégiques pour l'équilibre général des États membres pour finir, le saccage des professions réglementées est très largement entamé. Les apprentis sorciers technocrates de Bruxelles, inventeurs d'indices en tout genre, devraient se concentrer sur leur bilan calamiteux et se rendre compte de l'inadaptation de ces mesures à certains États membres qui ont souvent beaucoup plus à perdre qu'à gagner. J'ajouterai à l'endroit des députés qui adoubent ces politiques qu'ils feraient mieux de se préoccuper davantage d'assurer l'intérêt général plutôt que de s'abandonner à la dérive fédéraliste qui nous rapproche chaque jour de la côte et d'un naufrage collectif. Le groupe ENL, que je représente ce matin, s'opposera lors du vote à l'adoption de ce rapport, pour des raisons de bon sens évident.